Monsieur le Président, chers collègues, il y a deux ans, la Commission nous présentait l'accord de l'OMC comme la fin de la guerre de la banane et le tarif négocié de 114 euros la tonne comme l'ultime concession qu'elle consentirait.

quand, en multipliant les accords de libre échange, elle sabote ses nombreux efforts d'investissement à destination des RUP.